Madame la Présidente, ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le président tire profit de la division de son opposition et de l'insécurité pour se maintenir au pouvoir. Les forces qui ont participé aux accords de paix et de transition, dont l'Église, sont excédées par le comportement du pouvoir en place.

La seule solution, c'est une action du Conseil de sécurité qui prenne en compte l'ensemble de la situation des Grands Lacs pour obtenir, par la diplomatie et la force, un processus négocié. La France, la Russie et les États Unis peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs, et si c'est nécessaire, l'imposer par la force.